Napriek tomu, že povedomie o tomto skutočne globálnom probléme vzrástlo, z politického hľadiska sme tieto dve dekády, dá sa povedať, premrhali. Kjótsky protokol prestane platiť v roku 2012 a fiasko minuloročnej klimatickej konferencie v Kodani nedáva nádej na skorú zmenu k lepšiemu. Októbrové klimatické rokovania iba potvrdili rozkol medzi takzvaným vyspelým svetom a takzvanými rozvojovými krajinami, a preto pôjde v Cancúne skutočne o veľa. A k chceme, aby bola konferencia v Cancúne úspešná, chce to elementárnu zmenu postoja bohatých krajín. V prvom rade treba výrazne znížiť objem domácich emisií. V tejto súvislosti určite nie je riešením takzvaná carbon offsetting